Madame la Présidente, merci à chacune et chacun d'entre vous de vos interventions, de vos propositions. Je remercie en particulier Andreas Schwab, comme Mme Girling tout à l'heure, d'avoir souligné, au début de son intervention, que, quand on parle de marché unique, on parle de cette réserve de croissance.

Cofferati, qui parlait de la crise comme la principale menace du marché unique au début de ma propre intervention tout à l'heure, quelque chose qui rejoint vos propres interventions. Je le redis dans cette crise avec la montée du protectionnisme, du repli national on voit que la première victime pourrait être le marché. Parce que si on refractionne l'activité de l'économie européenne, sous l'impulsion de réflexes nationaux, voire nationalistes, du protectionnisme, c'est clair que le marché unique ne résistera pas. Mais en même temps, pour sortir de cette crise, je pense comme vous que ce grand marché intérieur, avec davantage de libertés et moins de fractionnement, c'est notre principale chance. C'est notre première chance pour retrouver la croissance.

Voilà la raison de ce tableau de bord, de cette volonté de transparence que M.

C'est ce que je vais faire, par exemple, sur l'une des pièces majeures du marché unique, qui ne fonctionne pas bien, et elle ne date que de trois ans.

Je suis décidé à utiliser comme je l'ai déjà fait ces procédures d'infraction pour obliger les États membres à faire ce qu'ils doivent faire, mais je veux, avant toute chose, épuiser toutes les possibilités de contractualisation, d'incitation.

Par exemple nous avons, grâce aux procédures liées à EU Pilot, réduit très substantiellement le nombre des procédures d'infraction. Je voudrais maintenant réduire aussi la durée des procédures d'infraction.

Busuttil d'un procureur. La Commission a une certaine réserve sur cette idée tout simplement je crois que M. Busuttil le comprendra parce que nous considérons institutionnellement, dans le cadre des traités, que nous sommes le gardien des traités et qu'il faut éviter les doublements ou les dédoublements de fonction ou de responsabilité. En revanche, vous êtes en droit, comme c'est votre rôle de législateur, de demander à la Commission de faire son travail. C'est l'objectif de ce rapport, l'objectif d'autres outils dont nous disposons. Je pense que le Parlement a un rôle, parmi toutes ces missions, de veille politique, et que c'est dans le dialogue entre notre institution et la vôtre, avec le concours du Conseil, que nous pouvons améliorer la mise en œuvre.

Je vais proposer de travailler sur certaines idées comme, par exemple, le fait de déterminer les législations ou les secteurs qui sont prioritaires en matière de marché intérieur, là où nous pourrions, après avoir déterminé les secteurs prioritaires les plus efficaces pour la croissance et la compétitivité, avoir un partenariat renforcé avec les États membres et, dans certains cas, aboutir à une tolérance zéro.

Nous devons faire notre travail, mais nous devons aussi faire un effort de dialogue avec les citoyens et avec les petites et moyennes entreprises.

Nous allons essayer d'utiliser tous les nouveaux moyens de communication, notamment les réseaux internet, les réseaux sociaux pour aller le plus près possible des gens.

Je suis bien d'accord.

Paška on parle effectivement de la sécurité de ces marchandises, aussi bien, Monsieur Paška, de celles qui rentrent dans le marché intérieur et qui doivent respecter des normes, notamment en matière de sécurité, que de celles qui circulent à l'intérieur. C'est un sujet dont mon collègue, John Dalli, est naturellement responsable et qu'il suit avec beaucoup d'attention.

Nous avons eu des démonstrations qui montrent que si nous parvenons, ensemble, à partir de nos textes à systématiser, à développer de manière générale les marchés publics électroniques, nous pourrions économiser, avec toutes les collectivités locales, près de 100 milliards par an, grâce à cette numérisation et à cette généralisation. Voilà des progrès concrets qui sont inscrits dans le single market act.

Schwab parce qu'il faut être objectif avec le marché unique, l'intérêt qu'il représente pour les petites et moyennes entreprises. Le travail que nous voulons faire, comme je viens de le dire, est bien d'accélérer, dans tous nos textes, normes comptables, très petites entreprises, marchés publics avec la simplification, l'activité et l'investissement dans les petites et moyennes entreprises.

C'est la plateforme de base, sur laquelle nous bâtissons des politiques publiques ou privées. Mais naturellement, si le plancher n'est pas fractionné, si le plancher est solide, tout ce qu'on met dessus, en termes d'initiatives privées ou publiques, est plus efficace.

Ces derniers retrouvent je le souhaitais personnellement et beaucoup d'entre vous m'y ont incité les fondations de l'économie sociale de marché compétitive en tenant compte des trois mots, ou des quatre mots économie, social, marché, compétitif. Vous trouverez cet équilibre dans les douze leviers que nous allons préserver dans le cadre du single market act II que nous préparons pour la fin de l'été. Je voudrais dire, avec Mme Gáll Pelcz, que je trouve, en effet, le rapport de

Je pense qu'il faut comme l'a souhaité M. Schwab, chaque fois, pour être encore plus efficace, que nous le pouvons, et je fais ce travail de screening voir si nous devons utiliser, comme je le souhaite, le règlement plutôt que la directive. Et je le fais aussi bien dans le domaine des marchés financiers que dans le domaine du single market act et du marché intérieur.

Et voilà aussi pourquoi je souhaite que, Parlement, Conseil et Commission, nous puissions trouver le moyen de délivrer, d'agir, sur la quarantaine de textes qui sont dans cette brochure et qui sont maintenant sur votre table depuis plusieurs mois. C'est le temps d'agir en allant plus loin, comme nous allons le faire, en supprimant les entraves que le Président Malcolm Harbour a rappelées. Ces entraves au marché intérieur sont autant d'occasions perdues pour la croissance et pour l'emploi. Je crois franchement que nous n'avons pas le droit, dans le temps de crise où nous sommes, de perdre des occasions. Voilà pourquoi nous devons avoir le bon outil, comme l'a recommandé